Om dat te bereiken is er meer controle nodig.

Dat alleen al zou een ongelooflijke vooruitgang betekenen.

Om te beginnen moeten wij het debat openen over het toepassingsgebied. Wij willen evolueren naar een situatie waarbij alle professionele rijders gecontroleerd worden en het voorstel om nu van 3,5 ton naar 2,8 ton te gaan is een stap in de goede richting.

Dat moet duidelijk afgebakend worden en de limiet van 100 km lijkt mij daar zeer redelijk. Ik ga het hierbij laten. Dank u wel en veel succes aan de rapporteur.